Voorzitter, morgen 27 september is het Wereldtoerismedag en ook de Europese dag voor toerisme. Ik denk dat dit een prima timing is voor het eerste verslag over toerisme sinds de nieuwe bevoegdheden in het Verdrag van Lissabon. De collega's hebben het al gezegd, de Europese toerismesector genereert veel arbeidsplaatsen en vormt een belangrijke motor voor onze economie, ook voor Vlaanderen, de regio die ik hier vertegenwoordig.

Daaruit kwam sterk naar voren dat een integrale verankering van kwaliteit, duurzaamheid, participatie en toegankelijkheid in de toerismesector een win win situatie kan opleveren voor alle betrokkenen, en die principes hebben ook een prominente plaats in het verslag. Wel blijf ik erbij dat de mededeling van de Commissie nog te weinig prioriteiten stelt. Het lijkt me dan ook cruciaal dat de Commissie de oproep van het Parlement voor een meer geïntegreerde aanpak ter harte neemt en volgend jaar een geïntegreerde strategie voorstelt, waarin nog uitdrukkelijker gefocust wordt op de concrete meerwaarde die Europa kan bieden voor het beleid dat nu al door de Europese regio's en lidstaten wordt gevoerd. Wil men dat ook in de praktijk brengen, dan moet deze inhoudelijke coördinatie zich weerspiegelen in de financiële middelen voor toerisme in het nieuwe financiële meerjarenplan. Het verslag bevat hiertoe enkele heel concrete suggesties ik verwijs even naar het crisismanagement, want in noodsituaties zijn coördinatie en eenvormig optreden in alle lidstaten op vlak van informatie cruciaal. Ten tweede de labels. Ik denk dat een verdere wildgroei aan merken moet worden voorkomen en dat het aantal merken moet worden verminderd. Tenslotte ben ik erg tevreden dat het verslag ook aan de Commissie vraagt om de haalbaarheid te onderzoeken van een handvest voor de rechten en de verantwoordelijkheden van de toerist met principes als toegankelijkheid, informatieverstrekking, transparante prijszetting en schadevergoeding.